A demokrácia fontos jellemzője, hogy a konfliktusok szabályozott intézményi keretek között oldódhatnak meg. Az érdekek feltárása után olyan megállapodások jöhetnek létre, ahol nagy a valószínűsége a megállapodás betartásának, ahol a kapcsolatok megőrizhetők akkor is, ha korábban konfliktus részesei voltak a felek. A mediáció ennek eszköze, sok olyan terület van, ahol bizonyított a hatékonysága a családi viták, a gyerekelhelyezési viták, gyerekelhelyezési perek kérdései, a bírósági ügyek jogon kívüli megoldása. De gazdasági, pénzügyi viták területén is, illetőleg közösségi, kisebbségi viták esetében is sokszor hatékony megoldások születnek ilyen módon.

Talán az egyik legfontosabb aspektusa a mediációnak az, hogy hozzáférhető azok számára, akik kiszolgáltatottak, és nehezen tudnak egyébként hozzájutni az igazságuk érvényesítéséhez. Természetesen fontos elemek azok, amelyek itt szóba kerültek a bíróságok tehermentesítése, a polgári perek időtartamának lerövidítése, a költségek kérdése és így tovább. A jelentésből az is kiderül, hogy nagyon különböző az, ahol az egyes tagországok tartanak az irányelv átültetésében, alkalmazásában. Én úgy látom, hogy sok olyan terület van, ahol további egységesítés szükséges. Azzal együtt, hogy őrizzük meg persze a sokszínűséget, de jó lenne, ha a képzésben az akkreditáció területén össze lehetne hangolni a tagállamok gyakorlatát, ugyanígy a bizalmasságra vonatkozó szabályok területén, a megállapodás jogerőre emelkedése területén.